V súčasnom období ekonomickej a hospodárskej krízy je financovanie politiky súdržností pre európske regióny ešte dôležitejšie.

Preto aj rozpočet na politiku súdržnosti musí priniesť ekonomické a sociálne oživenie vo všetkých regiónoch Európskej únie.

Prioritou musí byť zapojenie miestnych a regionálnych orgánov v každej fáze plánovania, rozvoja a realizácie európskych programov pre regionálne potreby. Územný rozmer musí priniesť väčšiu spoluprácu pre regionálne samosprávy, podnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie, tretí sektor, ale aj cezhraničnú spoluprácu. Politika súdržnosti v rámci územného rozvoja prispeje tiež k tvorbe nových pracovných príležitostí.